Señora presidenta, señora Mogherini, quiero comenzar mostrando mi preocupación por la dificilísima situación que vive Bolivia. No podemos ignorar que el desencadenante de lo que está sucediendo ha sido el incontestable fraude en las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre en las que Evo Morales se autoproclamó vencedor. Hace unos días, hemos conocido —como usted misma ha señalado— las primeras conclusiones de la auditoría de recuento electoral que ha realizado la Organización de los Estados Americanos y que pone en evidencia que, en efecto, hubo fraude. La auditoría confirma —y entrecomillo— irregularidades extremadamente graves manipulaciones informáticas, actas falsificadas, incidentes inaceptables en la cadena de custodia de los datos...

fin, tantas y tan relevantes que era imposible validar el proceso electoral y, como consecuencia, la OEA ha urgido a convocar nuevas elecciones. Ante tales hechos, la renuncia del presidente Evo Morales era absolutamente obligada. La fragilidad política de Bolivia es ciertamente enorme y es preciso evitar que se cronifique. Desde el Parlamento Europeo, debemos llamar a las autoridades y al pueblo bolivianos a reconducir la situación política por cauces pacíficos, democráticos y constitucionales.